Az ellenzéknek megvolt a lehetősége, hogy részt vegyen a Parlament munkájában. Az ellenzék úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben a munkában és ezt a döntést tiszteletben tartjuk.